Swoboda przepływu pracowników jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Była ona już zapisana w traktatach powołujących Wspólnoty Europejskie, co świadczy o tym, że dla ojców założycieli stanowiła jeden z najistotniejszych aspektów integracji. Pomimo faktu, że obywatele Unii Europejskiej mogą korzystać ze swobody przemieszczania się już od wielu lat, tylko niecałe 3 korzysta z tej możliwości, jak wskazała Edit Bauer. Wśród tej grupy większość stanowią osoby podejmujące pracę, co w konsekwencji pobudza wzrost gospodarczy, daje pracownikom szanse na lepsze zatrudnienie, a pracodawcom umożliwia czerpanie z szerszych zasobów wykwalifikowanej kadry. Niestety, z jednej strony osoby zainteresowane mobilnością wciąż napotykają na swej drodze wiele przeszkód, w tym tych związanych z wymogami administracyjnymi, nieodpowiednim wdrożeniem prawa, brakiem dostępu do informacji. Z drugiej strony niepokojące jest to, że ponad połowa obywateli Unii nie dostrzega wartości, jaką jest swoboda przepływu pracowników. Szokujący jest fakt, że dane pochodzą również z państw członkowskich, gdzie jest ogromny problem ze znalezieniem pracy. W zjawisku tym należy także upatrywać źródeł niewielkiej mobilności osób w ramach jednolitego rynku. Jeżeli bowiem połowa obywateli nie dostrzega pozytywów z możliwości znalezienia pracy w innym państwie członkowskim, to żadne ułatwienia nie przełożą się na wzrost mobilności. Sytuację tę dodatkowo pogarsza retoryka polityków z niektórych państw członkowskich, którzy otwarty rynek pracy traktują bardziej w kategorii zagrożeń niż szans i wykorzystują negatywne nastroje społeczne do budowania poparcia w zbliżających się wyborach, nawet kosztem przyszłości Unii Europejskiej. W tym kontekście upatruję ogromną rolę Komisji Europejskiej, która powinna podejmować działania wskazujące na sens istnienia swobody przemieszczania się i podejmowania pracy.

Jako politycy mamy obowiązek zapewnić obywatelom, którzy tego chcą, możliwość swobodnego podejmowania pracy w całej Unii Europejskiej.